Prezident Lukašenko vyhlásil, že ostatné voľby v Bielorusku boli tak demokratické, ako to len bolo možné.

Tam, kde je možné, aby lídri opozície boli za mrežami, a nie pri hlasovacích urnách, kde mnohí kandidáti nemali možnosť ani sa slobodne registrovať a sloboda prejavu bola zdegradovaná na minimum, sa dá tiež povedať, že voľby boli tak demokratické, ako to bolo možné. Je odsúdeniahodné, že bieloruský režim priebežne okráda vlastných ľudí o ich základné práva a slobody a degraduje aj ich ľudské práva.

O to viac by však ním mali byť tie časti bieloruskej spoločnosti, ktoré majú snahu sa tomuto režimu postaviť.

Únia by mala preto práve investovať a podporovať budúcnosť Bieloruska, a to takého, ktoré raz bude viac demokratické, ako je to v súčasnosti možné.